Herr Präsident! Vielen Dank, Frau Hohe Vertreterin, dass Sie gekommen sind und uns zuhören. Ich war im letzten Jahr in Palästina, und ich muss sagen, ich war schockiert. Nicht nur, weil ganze Häuser, ganze Infrastrukturen willkürlich vom israelischen Militär zerstört worden sind nein, die Gefängnisse in Israel sind voll von Kindern und Jugendlichen ich wiederhole von Kindern und Jugendlichen. Als ich dort war, wurde ein Jugendlicher von hinten auf der Flucht erschossen, weil er angeblich einen Stein auf ein Fahrzeug vermutlich ein gepanzertes Fahrzeug geworfen hat.

Ich möchte Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitten Wir können mit einem Staat, der solche Dinge macht, keine privilegierten Abkommen schließen, wir können als EU Staaten keine Militärmaterialien liefern. Wir müssen konsequent sein, wenn unserem Haus noch irgendwelche Werte heilig sind.